Hadd mondjak egy példát a megvalósulás nyilván a nemzeti döntésektől függ. Ha az Egyesült Államokban jövőre republikánus elnök és többség lesz, akik deklaráltan elutasítják Obama elnök klímapolitikáját, akkor mi lesz a világ második legnagyobb szennyezőjével? Hiszen ők a Kiotói Jegyzőkönyvet sem fogadták el végül, úgyhogy ez is egy alapkérdés. És még egy kérdést hadd tegyek föl ha a fejlődő országokat a fejlettek támogatják, akkor vajon EU tagországként Magyarország fogja azt a Kínát támogatni, amelyik a világ második gazdasági hatalma?